In 2004 werd in Amsterdam de filmmaker Theo van Gogh vermoord. Ik was toen lid van de Amsterdamse gemeenteraad.

Het bleek dat deze extremist thuis afgeluisterd werd door de geheime dienst en dat ze wisten dat hij radicaliseerde. Het was een Amsterdamse jongen met een Nederlands paspoort. En in de jaren daarna waren er de aanslagen in Londen, in Madrid, in Brussel, in Parijs en Toulouse, telkens weer mensen met een Europees paspoort op het netvlies van de geheime diensten. Wat wij ons moeten realiseren is dat het tegengaan van terrorisme in Europa betekent dat we moeten begrijpen waarom onze jongens radicaliseren en dat betekent dat we in de wijken moeten zijn en niet moeten bezuinigen op politie en onderzoek.